Ich bin zu 50 Prozent derselben Ansicht wie mein Kollege Kelly und trotzdem habe ich diesem Bericht zugestimmt, weil ich ganz einfach mithelfen wollte, dass die Debatte dazu eröffnet wird.